Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord remercier Mme Serracchiani pour le travail difficile qu'elle a accompli, dans des conditions complexes, et me réjouir, comme mes confrères, de cette avancée dans le domaine de l'intégration ferroviaire.

Je voulais, d'une part, regretter que train ferroviaire européen soit plus un omnibus qui s'arrête à toutes les gares, mais enfin, espérons qu'il finira quand même à bon port. D'autre part, je me réjouis de cette étape, incomplète certes, vers un marché unique du ferroviaire et vers sa libéralisation en attendant le quatrième paquet ferroviaire, dont

L'espoir fait vivre! Nous continuerons à voyager, Monsieur le Président, à l'allure du ferroviaire européen.